Codul comunitar al vizelor integrează procedurile și condițiile de eliberare a vizelor Schengen de către statele membre și armonizează dispozițiile existente referitoare la deciziile de refuz, prelungire sau anulare a acestor vize. Este important ca statul membru care nu are propriul consulat într o țară terță să fie reprezentat de către un alt stat membru care dispune de o reprezentanță diplomatică sau consulară în statul terț. Codul trebuie să țină cont de acordurile bilaterale încheiate de Comunitate, în special cu statele care participă la politica de vecinătate și de parteneriat a Uniunii Europene, în scopul facilitării procesării cererilor de viză și aplicării procedurilor simplificate. Consider că dreptul statelor membre de a coopera cu intermediari comerciali nu va avea o contribuție semnificativă la simplificarea procedurilor de tratare a cererilor de viză. Aceasta deoarece codul prevede prezentarea în persoană a solicitanților de viză la depunerea primei cereri pentru înregistrarea datelor biometrice, precum și posibilitatea ca orice solicitant de viză să fie convocat la un interviu în vederea acordării vizei Schengen. Scopul codului vizelor Schengen este de a oferi o imagine externă uniformă a Uniunii Europene, de a trata în mod egal solicitanții de viză, precum și de a crea criterii și reguli clare de scutire pentru o serie de țări terțe. În acest context, cred că este oportun să amintesc că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este necesar pentru ca statele ei membre să fie tratate uniform de către țări terțe care practică scutiri de viză doar pentru anumite state membre. Nu este posibil să avem două clase de cetățeni europeni atunci când aceștia doresc să călătorească de exemplu în Australia sau în Statele Unite.